Avec ce règlement et en suivant les prescriptions de l'Organisation maritime internationale, nous allons pouvoir le savoir.

Au delà de cela et je crois que c'est le sens de certains éléments de ce rapport nous voulons faire en sorte que cela n'atteigne pas la compétitivité de notre flotte.